Implementarea obiectivelor acestor politici trebuie să țină seama în special de particularitățile regionale ale mărilor din jurul Europei. Fiecare regiune maritimă este unică și necesită o atenție individuală pentru echilibrarea în mod sustenabil a utilizărilor ei. În același timp trebuie să ne asigurăm că această politică va beneficia de o finanțare corespunzătoare în perspectiva următoarei perioade de programare, generând astfel o nouă abordare ce urmărește favorizarea dezvoltării optime a tuturor activităților maritime într un mod sustenabil și care să cuprindă toate bazinele maritime.